Die Vorteile sind eigentlich außerordentlich übersichtlich und sehr leicht erkennbar.

Zweitens Unsere gesamte junge Generation kann studieren und arbeiten, wo sie möchte, ohne dass dabei Restriktionen entstehen. Wir können alle unsere Produkte in der gesamten Europäischen Union vertreiben, ohne dass wir Zollkontrollen oder ähnliches haben, in dem Sinne, dass es hinderlich wäre für einen Binnenmarkt. Wir haben insgesamt dreistellige Milliardensummen an Vorteilen allein durch den Binnenmarkt. Wir haben ein Weniger an finanzieller Belastung für Unternehmen. Wir haben eine Verbesserung der gemeinsamen inhaltlichen Standards für die Produktion von Lebensmitteln. Ich könnte unendlich aufzählen.